Monsieur le Président, pour nous la question de la modernisation de nos instruments de défense commerciale est évidemment une question très politique. Si nous voulons préserver nos emplois d'aujourd'hui, créer des emplois nouveaux demain, si nous voulons agir pour la croissance en Europe et cela devrait être la priorité pour nous tous ici nous devons bien entendu mener une politique offensive en faveur de l'industrie européenne, en faveur de nos investissements, en faveur de nos entreprises, en faveur de la recherche, mais avons aussi besoin d'une vraie politique défensive, qui protège nos propres intérêts et l'intérêt de nos entreprises.

Au fond, je ne vois pas pourquoi, au nom de quelle idéologie, au nom de quel dogme, l'Europe devrait être ouverte à tous les dumpings. L'Europe, elle doit évidemment agir en faveur de ses entreprises, en faveur de sa production. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans le monde d'aujourd'hui, d'être naïfs et de moins bien défendre nos intérêts que d'autres le font.